Monsieur le Président, comme chaque année, ce Parlement débat des relations commerciales avec la Chine et, comme chaque année, le constat est accablant. La Chine ne respecte pas ses engagements internationaux, pas plus cette année que l'an dernier. Elle pratique le dumping à grande échelle dans tous les domaines, se moque de la propriété intellectuelle comme de son premier dollar, s'approprie les matières premières des pays en voie de développement, subventionne massivement ses entreprises et ses exportations. Le résultat de l'absence de fermeté envers de tels comportements, c'est la désindustrialisation de l'Europe, les délocalisations, la perte de millions d'emplois, l'inondation de nos marchés par des produits de mauvaise qualité. La Chine n'aurait pas dû entrer à l'OMC, et la Commission européenne paraît plus préoccupée de l'application des dogmes du libre échange que du plein emploi des Européens.

Je suis désolé pour Mme de Sarnez, mais tout ce qu'elle propose souvent des mesures d'urgence et de bon sens ne sera qu'un pis aller. Tant que nous resterons dans un système mondialisé, financiarisé, ultra libéral, nous ne pourrons réindustrialiser nos pays qu'à l'abri d'une protection raisonnable et intelligente de nos économies, en promouvant et en appliquant fermement la préférence nationale et européenne et en exigeant, pour toutes nos importations, le respect des normes sociales et environnementales que nous imposons à nos propres producteurs.